W odróżnieniu od moich polskich kolegów nie będę tak krytyczny w ocenie działalności Unii Europejskiej, bowiem chcę wyrazić satysfakcję z oświadczenia Rady z dnia 12 grudnia, które jednoznacznie wypowiada się na temat ostatnich wyborów prezydenckich w Abchazji, jak również chcę podkreślić poparcie dla działań Unii Europejskiej, która jest jednoznaczna, jeśli chodzi o uznanie niepodległości obu tych regionów na scenie międzynarodowej.

Tym niemniej zgadzam się, że Unia Europejska musi być stanowcza, jeśli chodzi o egzekwowanie sześciopunktowego planu zawieszającego działania zbrojne, który został wynegocjowany przez pana prezydenta Sarkozy'ego.